È importante tutelare e difendere le nostre imprese dalle merci contraffatte provenienti da Stati terzi, anche se queste sono solo in transito sul territorio europeo. È necessario rendere il sistema del marchio comunitario più accessibile alle PMI europee e più efficiente, semplificando ed accelerando le procedure di registrazione del marchio, ridurre i costi del sistema di registrazione e garantire un miglior coordinamento tra l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno e gli uffici nazionali ed infine migliorare i livelli di protezione dei marchi contro la contraffazione.